Madame la Présidente, nous demandons en effet un report du vote, parce que le texte à la fois sur l'accord de libre échange, mais aussi sur l'accord de protection des investissements va clairement à l'encontre de ce que nous avons voté il y a quelques semaines tant sur l'état d'urgence climatique que sur le pacte vert européen. C'est un accord dont le chapitre développement durable, notamment, n'est ni exécutoire, ni contraignant. Il y a donc un double langage de l'Union européenne qui est problématique. Mais je voudrais aussi que tous les collègues, quelle que soit leur sensibilité politique, entendent ce que nous disent la Confédération européenne des syndicats et de très nombreuses ONG presque 100 ONG européennes qui nous alertent sur l'état du droit du travail, des libertés syndicales, mais aussi des droits humains, aujourd'hui, au Viêt Nam. Nous ne pouvons pas nous contenter de vagues promesses du gouvernement vietnamien. Aujourd'hui, il nous faut des garanties, il nous faut des preuves, il nous faut du tangible, du concret. Nous ne l'avons pas, et c'est la raison pour laquelle nous demandons le report du vote.